Csatlakozom az előttem szóló képviselőtársak hosszú sorához, akik üdvözölték az ír választópolgárok döntését, hogy megszavazták a Lisszaboni Szerződést és ezzel optimistán tekinthetünk a ratifikáció véglegesítésének irányába. Ez viszont nem egyéb, mint egy első lépés egy olyan úton, amelyen véleményem szerint három célt kell elérni. Mélyíteni kell az új tagállamok integrációját, le kell bontani azokat a korlátokat, amelyek kétsebességű Európát hoztak létre és folytatni kell az Unió bővítési folyamatát a Balkán felé. A Lisszaboni Szerződés az európai szolidaritáson alapul és remélem, hogy a szolidaritás valóban működni fog és nem marad csupán a különböző európai intézmények fórumain elhangzott szándéknyilatkozat. Úgy vélem, a gazdasági válság is azt mutatja, hogy csupán szolidaritással lehet megfelelni a kihívásoknak, és valamennyien az erős Unió révén lehetünk a globális világ fontos tényezői.

Nem engedhetjük meg magunknak, hogy most gyengítsük az európai építkezés alapjait. Szilárd meggyőződésem, hogy a valóság bebizonyítja az euroszkeptikusoknak, hogy együtt erősebbek vagyunk, és azt is, hogy semmit sem nyerhetünk azzal, hogyha a